virðulegi forseti hér hafa orðið örlítil mistök ég flyt hér að nýju um sjötta dagskrármálið frumvarp til laga um breytingu á lögum númer hundrað og þrjú nítján hundruð níutíu og fjögur um jöfnun á flutningskostnaði olíuvara með síðari breytingum þetta snýst um umsýslustofnun í stað orðsins neytendastofa sem fjallað er um í fyrstu grein annarri málsgrein annarrar greinar og sjöundu greinar og orðsins neytendastofu í þriðju málsgrein kemur í viðeigandi beygingarfalli byggðastofnun lög þessi öðlast gildi strax fyrsta janúar tvö þúsund og fjórtán ef þinginu í meðförum nefndarinnar sýnist að það sé skynsamlegt frumvarp þetta er samið í atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytinu

byggðastofnun komi í stað neytendastofu og sinni daglegum rekstri flutningsjöfnunarsjóðs olíuvara og annist greiðslur vegna flutningsjöfnunar

umfjöllun um þetta mál í fyrstu umræðu verði málinu vísað